herra forseti íslenska þjóðin stendur á krossgötum og hvar sem fólk safnast saman er spurt hvað nú hvað tekur nú við þetta er gott að því leytinu til að fólk er þegar farið að horfa til framtíðar ég sótti í gærkvöldi málþing um átaksverkefni í rangárvalla og vestur skaftafellssýslu að skógum en hugmyndin var sú að huga að atvinnumöguleikum þessara sýslna huga að uppbyggingu þróun fullvinnslu þarna var rætt um möguleikana í korn og jarðrækt og ýmislegt fleira það gleðilega var að þarna var verið að horfa til framtíðar einn fundarmanna sagði að menn ættu að sammælast um að stöðva kreppuna við þjórsá það var bjart yfir þessum fundi og það er vel það er batamerki nýja ísland sem margir tala um þessa dagana byggir meðal annars á gamla íslandi á atvinnuvegum sem fylgt hafa þjóðinni í gegnum aldirnar það er mín tilfinning að íslendingar séu að mestu búnir að jafna sig eftir andlega áfallið sem á okkur dundi í byrjun þessa mánaðar jafnvel þó svo að ástandið eigi enn eftir að verða verra með tilliti til atvinnuleysis og gjaldþrota botninum er náð hvað varðar andlegt hugarástand þjóðarinnar og nú tekur við uppbyggingarstarf með aðstoð vina og frændþjóða samkomulagið við alþjóðagjaldeyrissjóðinn var lykilatriði í þessum efnum en það er gagnrýnt hér á alþingi með harkalegum hætti háttvirtur formaður vinstri grænna segir ónauðsynlegt að leita til alþjóðagjaldeyrissjóðsins og virðist orðinn sjálfskipaður talsmaður norðmanna á íslandi og vita betur en forsætisráðherra noregs hvað það er sem norðmenn meina hann segir norðmenn ekki hafa sett nein skilyrði um aðkomu alþjóðagjaldeyrissjóðsins hins vegar er það haft eftir jens stoltenberg í fréttum ríkisútvarpsins í fyrradag að það hafi verið forsenda fyrir öll norðurlöndin að íslendingar færu fram á aðstoð gjaldeyrissjóðsins í viðtali með fréttinni sem allir geta skoðað á rúv punktur is segir hann með leyfi forseta að þetta hafi verið lykilatriði að íslendingar kæmust að samkomulagi við sjóðinn hann segir enn fremur að það hafi verið afgerandi fyrir öll norðurlöndin að samkomulagið væri grundvallaratriði sem auðveldaði norðurlöndum að veita íslandi lán og það er þetta orðalag sem háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon og formaður vinstri grænna festi sig í og segir að forsætisráðherrann norski hafi bara

vegna þess að hann væri á móti sjúkdómnum hann spurði hvort það væri á stefnuskrá vinstri grænna að setja ísland á líknandi meðferð hvaða framtíðarsýn ætla forustumenn stjórnarandstöðunnar að bjóða þjóðinni á þessum krossgötum þeim finnst ef til vill gaman að flytja innblásnar ræður um nýfrjálshyggju hrun hennar og græðgi kapitalismans en hvaða lausnir bjóða þeir upp á háttvirtu þingmenn bjarni harðarson talsmaður friðarins í framsóknarflokknum telur það mikilvægasta verk dagsins að skamma fjölmiðla fyrir að fjalla um evrópumál en nú eru viðsjárverðir tímar í íslenskum fjölmiðlum og það eru viðsjárverðir tímar hvað varðar tjáningarfrelsi á íslandi því bág staða fjölmiðlafyrirtækja er ein helsta ógn tjáningarfrelsisins það er þá sem ritstjórnir veikjast það er þá sem er nauðsynlegt fyrir þá sem stjórna landinu að hugsa með mjög alvarlegum hætti um veru íslenska ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði vegna þess að það er ábyrgðarhluti þegar verið er að segja við fólk á fjölmiðlum í dag að íslenska ríkið sé að standa í harðri samkeppni við þá miðla það á að rannsaka hvers vegna bankakerfið á íslandi hrundi og það á að vera óháð rannsókn sem er hafin yfir allan vafa þetta á að gerast til þess að koma í veg fyrir að íslendingar endurtaki mistökin ég efast um að við munum finna einhvern einn sökudólg í málinu þó sumir auðmenn keppist nú við og kenna stjórnvöldum um að hafa ekki fylgst nægilega vel með sér það er mikilvægt að læra af sögunni annars erum við dæmd til að endurtaka hana ríkisstjórnin tekst nú á við núverandi ástand og ég er sannfærður um að við munum ná tökum á því og komast út úr þessari krísu en það er mikilvægt að það sé útskýrt vandlega að innganga í evrópusambandið leysir ekki þann vanda sem við erum núna stödd í það mun ekki leysa öll viðfangsefni íslenskra stjórnvalda það er hins vegar alveg klárt að vilji hin íslenska þjóð forða sér frá því að lenda í öðrum eins gjaldeyris og gengisháska og við göngum nú í gegnum þá blasir það við að okkur ber að stefna að inngöngu í evrópusambandið og taka upp evru það mun tryggja stöðugleika til langtíma á íslandi það mun tryggja það að íslenskur almenningur getur farið til útlanda án þess að breytast í áhættufjárfesti þannig að íslensk fyrirtæki geti stundað viðskipti á alþjóðamarkaði og gert spár og áætlanir og gert ráð fyrir því að þær standi íslendingar eru núna að spyrja sig hvað taki við og búa sig undir framtíðina það er ábyrgðarhluti fyrir stjórnmálaforingja að hlýða ekki á raddir sinna flokksmanna og raddir mikils meiri hluta þjóðarinnar í þessum efnum almenningur á íslandi kærir sig ekki um að ganga í gegnum aðra eins dýfu það verður bara tryggt með því að breyta um mynt það er ekki flóknara en það það mun ekki gerbreyta íslensku þjóðfélagi að ganga í evrópusambandið og taka upp evruna en það mun færa okkur sambærilegan stöðugleika og aðrar þjóðir í evrópu búa við þetta er stærsta hagsmunamál almennings í landinu venjulegs vinnandi fólks og atvinnulífsins herra forseti nú skapast tækifæri fyrir fleiri hundruð íslendinga til að afla sér menntunar það sýnir sig að þeir sem missa fyrst vinnuna í því ástandi sem nú er komið upp eru þeir sem eru með minnstu menntunina við þurfum að búa okkur undir það að taka á móti þessu fólki og auka möguleika þess á að ná sér í góða vinnu árið tvö þúsund og fimm höfðu fjörutíu og fimm þúsund íslendingar á aldrinum tuttugu og fimm til sextíu ára aðeins lokið grunnmenntun þarna erum við langt á eftir flestum evrópuþjóðum og á svipuðu róli og malta og portúgal og tyrkland nú er tækifæri fyrir íslendinga til þess að leggja mun meiri áherslu á menntun en áður og freista þess að virkja frumkvöðla og nýsköpun og auka við rannsóknir á nýjum sóknarfærum í atvinnumálum við stöndum á krossgötum á þeim felast tækifæri við þurfum að komast til móts við þá sem missa vinnuna um þessar mundir við þurfum að huga að fjölskyldunum í landinu standa vörð um grunnþjónustu samfélagsins félagslega kerfið heilbrigðiskerfið og ekki síst menntakerfið þar er grunnurinn og þar liggja tækifæri þjóðarinnar